virðulegi forseti ég ætla að mæla fyrir þingsályktunartillögu sem ég flyt ásamt flutningsmönnum úr öllum flokkum og ég vil taka það fram að ég er mjög þakklát fyrir það að hafa fengið liðsmenn úr öllum flokkum í þetta mál sem ég tel afar brýnt það snýst í rauninni um að við íslendingar förum að fordæmi breta og tökum upp einfaldar merkingar um næringargildi matvæla sem eru settar framan á umbúðir þetta er gert vegna þess að það þyki rétt að neytendur geti tekið upplýsta ákvörðun þegar þeir kaupa matvæli því er réttilega haldið fram að fólk eigi að taka ábyrgð á meginheilsu og eigin mataræði en ef upplýsingar um næringargildi og hollustu eru af skornum skammti og eru jafnvel misvísandi hvernig eiga þá neytendur að geta axlað ábyrgð á eigin mataræði dæmi eru líka um það að matvæli sem til dæmis innihalda mikinn sykur eða hátt hlutfall sykurs séu á sama tíma með heilsufullyrðing til dæmis vegna þess að varan inniheldur mikið af trefjum eða kannski minna af salti en gengur og gerist það hefur ekki vantað hingað til að framleiðendur haldi á lofti jákvæðum eiginleikum matvæla en oft hefur verið verulega djúpt á upplýsingar sem snúa að óhollustu þetta er í rauninni alvarlegt því þetta kemur niður á heilsu fólks og eykur kostnað heilbrigðiskerfisins og það er einmitt þess vegna sem bretar hafa nú þegar innleitt einfalda merkingu sem hafa hjálpað neytendum og aðrar þjóðir árum að hugsa það sama og eru ástralir til

grænt gult og rautt til að gefa til kynna á einfaldan hátt hvort varan er holl í meðallagi holl eða óholl það eru þessir litir sem skipta máli vegna þess að þegar fólk fer út í búð og grípur vöru þá þarf yfirleitt að snúa vörunni við lesa aftan á ef upplýsingar um næringargildi eru þá yfir höfuð til staðar og klára sig í gegnum það hugmyndin hérna er að með einföldum hætti sé hægt að sjá hvort vara inniheldur mikið salt mikinn sykur mikla fitu eins og staðan er í dag þá er þetta mjög erfitt og þá getur maður velt fyrir sér af hverju tryggja stjórnvöld ekki að neytendur hafi allar upplýsingar sem máli skipta það geta verið margar ástæður fyrir því stjórnvöld eða löggjafarvaldið eru til að mynda kannski ekkert sérlega áhugasöm um réttindi eða hagsmuni neytenda og síðan er mjög mikilvægur punktur og það eru matvælaframleiðendur sem er gríðarlega sterkur hagsmunahópur og sem hefur margfalt meira fé á milli handanna heldur en nokkurn tíma samtök neytenda eða lýðheilsusamtök ýmiss konar eins og hjartasamtök og fleiri það var þannig þegar verið var að semja nýja löggjöf evrópusambandsins um merkingar á matvæli sem við munum síðan innleiða vegna þess að við tökum meira og minna allar þessar tilskipanir upp hér og sem er gott vegna þess að þær eru yfirleitt neytendavænni heldur en kannski ef íslensk stjórnvöld væru að brasa við þetta þegar verið var að innleiða þessa löggjöf þá börðust matvælaframleiðendur til dæmis mjög hart gegn því að þessi umferðarljósamerking yrði sett framan á matvæli það er það yrði skylt en það var krafa neytendasamtaka og lýðveldissamtaka ég er samt eiginlega á þeirri skoðun að eftir einhver ár eða áratugi verður þetta veruleikinn og við getum þá innleitt þetta eftir tíu eða tuttugu ár en við getum líka ákveðið hér og nú að grípa til aðgerða bíða ekki eftir evrópusambandinu við getum verið viðbúin því að framleiðendur séu ekki endilega jákvæðir í fyrstu það er mjög mikilvægt að þeir séu samt með vegna þess að þessi merking er valkvæð það er ekki hægt að skylda framleiðendur til að taka þátt en þeir hafa því miður oft verið frekar neikvæðir til dæmis þegar verið var að tala fyrst um skráargatið og fleiri slík mál þá eru ýmis rök oft verið haldið fram að þetta sé dýrt og hækki vöruna sem bitni á neytendum eða þá að neytendur skilji ekki merkingarnar í þessu tilfelli eru menn búnir að rannsaka það að ástæðan fyrir að bretar fóru út í þetta það var heilbrigðisráðuneytið sem hélt utan um vinnuna var einmitt sú að þeir rannsökuðu málið og það kom í ljós að neytendur skildu þessa merkingu mjög vel og voru ánægðir með hana ástæðan fyrir því að fleiri framleiðendur ákváðu að taka þátt var að þeir sáu að neytendur voru ánægðir þeir sáu að þetta þjónaði líka þeirra hagsmunum í greinargerðinni með þingsályktunartillögunni er rakið hvernig ferillinn var í bretlandi þetta hófst fyrir um tíu árum og hefur gengið á ýmsu en það var þó þannig að í fyrra eða fyrir kannski rétt rúmu einu og hálfu ári var tekin ákvörðun um að samræma merkingarnar það höfðu verið í gangi svolítið mismunandi merkingar á þessum litum og það var farið í þá vinnu að samræma merkingarnar þannig að það er bara eitt útlit og það var í raun og veru heilbrigðisráðuneytið sem hélt utan um þá vinnu ásamt matvælastofnuninni bresku daginn sem þetta var tilkynnt eða hvað eigum við að segja gert opinbert nýja merkið það var í júní í fyrra þá tilkynntu stórir framleiðendur í bretlandi

gera könnun meðal neytenda pepsico er stór matvörukeðja og þeir þeir sáu niðurstöðuna þá fóru þeir að stíga þetta skref líka þannig að við þurfum ekki hér að finna upp hjólið heldur í rauninni notum við þá vinnu sem bretar hafa þegar unnið sem auðveldar málið ansi mikið mig langar aðeins að fara ofan í það af hverju það er mikilvægt að setja fram þessar upplýsingar á einfaldan og skýran hátt og af hverju mér finnst staðan í dag í rauninni vera óviðunandi ég get tekið dæmi um það að síðast var verið að segja okkur að við borðum of mikið salt og það eru opinberar ráðleggingar um það hvað ætti að vera hámarkssamneysla en beinlínis er fólk á launum við að segja okkur hvað við eigum að borða mikið salt eða lítið salt en á sama tíma er okkur í rauninni gert ómögulegt að fylgja þessum ráðleggingum vegna þess að það er ekki skylt að merkja saltmagn á umbúðir þegar það er gert hvernig er það þá gert það er talað um natríum hvernig finn ég út ef ég sé að einhver vara inniheldur eitt fram af natríum af hverjum hundrað greinar hvað er það þá mikið salt vegna þess að manneldisráðleggingar eru gefnar upp sem salt en ekki natríum þá þarf ég að margfalda með tuttugu og fimm þá finn ég út hversu mikið salt er í vörunni þá fer ég kannski út í búð og ég segi það eru þrjú greinar af salti í þessari vöru í hverjum hundrað greinar segjum þrjú grein er það mikið lítið er það mikið salt í vöru ef það eru þrjú greinar í hverjum hundrað greinar ég veit það ekki en með þessum merkingum sé ég er grænt fyrir salt er gult eða er rautt ef það er grænt þá veit ég að það er lítið salt hugsanlega fór ég til læknis með háan blóðþrýsting og ég á að minnka saltneysluna þá horfi ég á salt þeir sem vilja forðast sykur horfa þá á litinn fyrir sykur og þeir sem vilja forðast fitu þeir horfa á það hvort það er grænt gult eða rautt fyrir fituna þetta er mjög neytendavænt og mjög mikilvægt vegna þess að eins og ég sagði í upphafi ef það er markmið að fólk taki ábyrgð á eigin heilsu eigin mataræði þá verður það að hafa þær upplýsingar sem skipta máli annars get ég ekki axlað þessa ábyrgð við eigum ekki að þurfa að fara í háskólanám til að geta lesið utan á umbúðir matvara eða hafa einstakan áhuga á næringu og matvælum

gamalt fólk útlendingar óháð menntun og aldri eiga að geta skilið þegar þau kaupa matvæli hvort um er að ræða óhollustu eða hollan mat ég vil ítreka eins og ég sagði áðan að framleiðendur halda eðlilega jákvæðum eiginleikum á lofti eru með heilsufullyrðingar en það er dýpra á upplýsingarnar sem snúa að óhollustu við sjáum heilsufullyrðingar eins og meiri trefjar minna salt morgunmatur er ágætt dæmi yfirleitt frekar sykraður jafnvel saltaður en svo getur verið heilsufullyrðing þar sem stendur hundrað prósent meiri gefnar það er hætt við að það sé það sem grípur augað og ég kaupi morgunmatinn í þeirri trú að hann sé hollur en svo er hann hugsanlega dísætur kannski líka rétt að tala aðeins um skráargatið sem var innleitt fyrir ekki löngu það er líka valkvætt merki en það er bara hægt að setja á það á hollustuvörurnar í hverjum vöruflokki það sem er mikilvægt við þetta merki þetta snýr í rauninni að næringargildi matvæla og hér er ekki bara verið að tala um hollan mat heldur allan mat til dæmis frá geti og sælgæti ís og gos geta ekki fengið skráargatið en allir þessir flokkar mundu hafa þessa merkingu ég vil kannski kaupa mér kex af því að eðlilega til að kaupa rauðan mat en ég get þá valið kannski hollasta kexið ef það er það sem ég vil ég held að framleiðendur þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að rauður matur hverfi úr hillunum en ef það mundi gerast þá er það neytendur hafi allar upplýsingar til skiptanna það á ekki bara við um matvæli það á náttúrlega bara við að markaðurinn virkar alltaf þannig og mér finnst þetta líka mjög mikilvægt þegar við erum að reyna að kenna börnunum okkar og unglingum að borða hollt að við getum líka gert það í ábyrgð ef þeir skilja merkingarnar og geta tekið þátt í þessu það er kannski auðveldara að hafa stjórn á litlu börnunum fyrir framan morgunkornshilluna ef það er hægt að benda á þú mátt velja hérna

dót í pakkanum sem er rauður þá er kannski einhvern veginn hægt að höfða til heilbrigðisráðuneytið þar af leiðandi tók heilbrigðisráðherrann svolítið af skarið í bretlandi ég held að það skipti máli þetta er ekki eitthvað sem gerist án þess að stjórnvöld

en ég vil skora á heilbrigðisráðherra líka að láta sig þetta mál varða vegna þess að þetta er lýðheilsumál hér eins og á vesturlöndum er bara því miður

það er mikið um ristilsjúkdóma sem eru til komnir vegna okkar lífshátta mataræði og hreyfingarleysis og heilbrigðiskerfið ber kostnað af þessu þá erum við ekki byrjuð að tala um lífsgæði fólks þannig að þetta er í rauninni við getum sagt forvörn og kostnaðurinn við að innleiða þessa merkingu er í rauninni óverulegur bretar eru þegar búnir að gera þetta við þurfum bara að kynna okkur málið og gera eins og þeir en ávinningurinn getur verið mjög mikill og það er einmitt ástæðan fyrir að bretar létu til skarar skríða þeir eiga í miklum vanda eru nú eiginlega ein feitasta þjóð evrópu g það var ekki lengur við unað

stjórn að matur geti fengið stjörnur eftir hollustu þannig að það eru ýmsar útfærslur í gangi og síðan kemur einnig fram í þingsályktunartillögunni að það var gerð rannsókn hér sem einhver þúsund íslendingar tóku þátt í það var tvö þúsund og sex þá kom í ljós að neytendum hugnuðust best myndir og merki í stað prentaðs texta eins og það er í dag þá er það næringargildi

kunna að meta ég vona bara að þetta mál fái jákvæða meðferð í nefnd og